virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um eftirlit með fóðri áburði og sáðvöru númer tuttugu og tvö nítján hundruð níutíu og fjögur sem er þingskjal hundrað fimmtíu og sjö og hundrað og fertugasta mál frumvarp þetta var upphaflega samið í sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytinu nú atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu í samráði við matvælastofnun en stofnunin sinnir fóður áburðar og sáðvörueftirliti samkvæmt lögunum orðalagsbreytingar í elleftu grein frumvarpsins um refsi og stjórnsýsluviðurlög eru gerðar í samráði við embætti ríkissaksóknara með frumvarpi þessu er því lagt til að lagaheimildir matvælastofnunar vegna eftirlits með áburði verði styrktar og þær gerðar skýrar og ótvíræðar við lögin bætast nýr kafli með fimm nýjum ákvæðum um áburð gert er ráð fyrir skýrri lagaheimild fyrir matvælastofnun til að krefja áburðarfyrirtæki um vottorð um kadmiuminnihald hverrar áburðartegundar fyrir innflutning eða markaðssetningu vörunnar lagt er til að tekið verði upp nýtt ákvæði í lögin sem geri ráð fyrir skýrri heimild fyrir matvælastofnun til að afskrá áburð vegna breytinga á hráefnum efnainnihaldi eða eiginleikum áburðarins kveðið er skýrt á um að stjórnandi áburðarfyrirtækis beri ábyrgð á tilkynningu til matvælastofnunar ef áburður samræmist ekki kröfum um efnainnihald eiginleika áburðarins eða öryggi stjórnandinn skal gera ráðstafanir til úrbóta og ef áburðurinn telst ekki öruggur til notkunar skal hann taka umræddan áburð af markaði samkvæmt ákvæðinu telst áburður ekki öruggur ef notkun hans getur haft áhrif á heilbrigði dýra eða plantna eða orðið þess valdandi að matjurtir eða dýraafurðir verða óhæfar til manneldis stjórnandinn skal jafnframt ef nauðsyn krefur innkalla vörur sem hafa þegar verið afhentar í frumvarpinu er áréttað að stjórnandi áburðarfyrirtækis ber ábyrgð á að uppfylltar séu kröfur laga og stjórnvaldsreglna sem gilda um starfsemi þess á hverjum tíma og að hann skuli sannprófa að þessum kröfum sé fullnægt í frumvarpinu er það nýmæli að áburðareftirlit skuli meðal annars byggjast á áhættugreiningu skal áhættumat unnið á hlutlausan og gagnsæjan hátt á grundvelli vísindalegra upplýsinga og gagna varðandi önnur ákvæði frumvarpsins er jafnframt lagt til að gerðar verði nokkrar aðrar breytingar á ákvæðum laganna um fóður áburðar og sáðvörueftirlit þannig er lagt til í frumvarpinu að matvælastofnun sé heimilt að framselja ákveðin verkefni sem nú eru á verksviði matvælastofnunar til heilbrigðisnefnda sveitarfélaganna sambærilegt ákvæði um framsal er í lögum um matvæli í frumvarpinu er kveðið skýrt á um að þau fóðurfyrirtæki sem framleiða lyfjablandað fóður skuli hafa starfsleyfi frá matvælastofnun núverandi starfsemi hérlendra fóðurfyrirtækja hefur ekki falið í sér þess háttar starfsemi en þó er nauðsynlegt að gera ráð fyrir að slík starfsemi geti hugsanlega verið stunduð hérlendis frumvarpið gerir ráð fyrir því að við lögin bætist ein ný málsgrein þar sem áréttuð er ábyrgð fóður áburðar og sáðvörufyrirtækja á því að efnainnihald og eiginlegikar vörunnar séu í samræmi við skráða vörulýsingu jafnframt er kveðið skýrt á um upplýsingaskyldu fóður áburðar og sávörufyrirtækis vegna skráningar vörunnar lagt er til að fóðurfyrirtæki og aðilar sem starfa við sýnatöku rannsóknir og greiningu á fóðri tilkynni matvælastofnun ef í umhverfi sýnum sem tekin eru í eða við fóðurfyrirtæki greinist örveirur sem geta borist í dýr og þannig valdið sjúkdómum í mönnum í gildandi ákvæðum laganna er einungist kveðið á um fóðursýni en ekki sýni úr búnaði eða nánasta umhverfi lögð er til breyting á efnisákvæðum laganna um þvingunarúrræði matvælastofnunar ákvæðið er þannig gert skýrara og tekin af öll tvímæli um heimildir matvælastofnunar til að afskrá vöru stöðva inn og útflutning vöru og innkalla vöru af markaði svo dæmi séu tekin frumvarpið gerir jafnframt ráð fyrir því að matvælastofnun fái heimild til að leggja stjórnvaldssektir á einstakling eða lögaðila sem brjóta gegn tilteknum ákvæðum laganna slík ákvæði eru nú í ýmsum lögum og því eðlilegt að matvælastofnun fái slíkar heimildir með sama hætti og aðrir eftirlitsaðilar frumvarpið gerir ráð fyrir því að ákvæði um refsiviðurlög verði gerð skýrari og samræmd sambærilegum ákvæðum í öðrum lögum þannig eru tiltekin brot gegn ákvæðum laganna lýst refsiverð og er sú háttsemi tilgreind sérstaklega gert er ráð fyrir því að aðeins alvarlegustu brot á lögunum verði gerð refsiverð frumvörp með sama heiti voru lögð fram á hundrað og fertugasta og hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþingi gerðar hafa verið nokkrar breytingar frá upprunalega frumvarpinu þessar breytingar eru tíundaðar í athugasemdum við frumvarpið ég vil þó hér nefna tvær breytingar sérstaklega annars vegar breytingar á tíundu grein frumvarpsins sem breytir níundu grein d laganna þar er lagður til styttri kærufrestur aðila máls vegna stjórnsýsluákvarðana sem teknar eru í tengslum við eftirlit með innflutningi fóðurs sem unnið er úr dýraafurðum og kemur til landsins frá ríkjum utan evrópska efnahagssvæðisins

hins vegar eru gerðar orðalagsbreytingar á elleftu grein frumvarpsins þar sem fjallað er um refsi og stjórnsýsluviðurlög gerðar eru nokkrar orðalagsbreytingar til samræmis við breytingar sem orðið hafa á refsilöggjöf og löggjöf um stjórnsýsluviðurlög þessar orðalagsbreytingar eru gerðar í samráði við embætti ríkissaksóknara eins og áður sagði

eftir fyrstu umræðu til annarrar umræðu og háttvirtrar atvinnuveganefndar